Señor presidente, estoy orgullosa de que España ayer y hoy siga salvando vidas. Como andaluza, conozco bien la tragedia de los inmigrantes que ponen en riesgo sus vidas para llegar a nuestras costas. Solo en 2017 nuestra Armada, nuestra Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron en el mar a miles de inmigrantes. Que los refugiados del Aquarius lleguen a buen puerto sanos y salvos es siempre un alivio. Pero una medida puntual no es la única solución que esperan los ciudadanos, quienes saben que, sin una estrategia de futuro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y los inmigrantes quedarán de nuevo a merced de los traficantes. La responsabilidad es de Europa ni España ni ningún país debe asumir este reto en solitario. Por eso exijo a la Comisión y al Consejo que aprueben urgentemente el nuevo Reglamento de Dublín, con reglas claras, pero, sobre todo, que se cumplan. Las fronteras de Italia, Grecia y España son las de toda Europa, y hay que obligar a los países que no quieren hacerlo a que miren al sur. Porque otro fracaso en política migratoria hundiría en el Mediterráneo el proyecto europeo y daría alas a los populistas.

Sería mezquino utilizar a los inmigrantes para alcanzar logros políticos a corto plazo. Dejemos los signos de victoria para cuando logremos que el barco de la política migratoria, hoy encallado, vuelva a navegar. Y trabajemos con menos focos, más efectividad, por una Europa más libre y más segura y por relanzar el